Waar ik eigenlijk alleen op in wil gaan is de discussie die er zojuist ontstond over wat de vorige Voorzitter van het Parlement al dan niet gedaan zou hebben.

Ik ken de voorzitter als een buitengewoon hardwerkende voorzitter van deze commissie, met wie ik veel dingen samen heb gedaan. Ik vind het geen recht doen aan wie dan ook, maar zeker niet aan de voorzitter, om daaraan afbreuk te doen. Dit gezegd zijnde, de hele procedure rond de paragrafen waar het hier om gaat is lastig geweest want we hebben vorig jaar bij de kwijting deze kwestie aan de orde gesteld.

Dit jaar komt dat opeens terug in een heel laat stadium van de procedure. Dat is voor mij als rapporteur lastig, vervelend, en ik kan alleen maar zeggen dat ik me concentreer op de feiten en die teksten zal steunen die heel duidelijk weergeven wat er feitelijk aan de hand is. Voor het overige hoop ik echt met volle overtuiging dat de andere 30 pagina's uit de resolutie meer centraal komen te staan, want daarin staan de aanbevelingen waar we volgend jaar ook echt weer mee door moeten gaan.